Doamnă președintă, Uniunea Europeană trebuie să fie preocupată mai mult ca niciodată de identificarea mecanismelor și pârghiilor prin care să dea expresie solidarității europene și, în același timp, să reducă disparitățile economice și sociale la nivelul statelor membre. Politica de coeziune, în ansamblul său, reprezintă instrumentul pe care îl are la îndemână Uniunea în atingerea acestor obiective atât de importante. Dincolo de flexibilitatea și adaptarea acesteia la noile realități, este important să existe mai departe sinergii consolidate între cele cinci fonduri structurale, dar și cu alte programe importante din domeniu. Un accent deosebit trebuie să se pună pe cercetare și inovare, pe dezvoltarea și consolidarea poziției IMM urilor, în vederea valorificării rezultatelor obținute, astfel încât numărul locurilor de muncă să crească, iar Orizont 2020 oferă oportunități multiple în acest sens. Nu în ultimul rând, simplificarea procedurilor, normele clare de aplicare a instrumentelor financiare și, mai ales, transparența alocării acestor fonduri trebuie să fie prioritare pentru Comisie. Aceste lucruri trebuie să constituie o garanție a faptului că fondurile vor fi accesibile pentru toate statele membre în aceeași măsură.